Om deze belangrijke combinatie draait het in het Actieplan van de Europese Commissie en in de werkelijkheid. Een flexibele uitvoeringsaanpak draagt bij aan het uit de wereld helpen van onnodige conflicten en problemen die tussen natuurbeschermers, overheden, boeren, landgoedeigenaren en vissers ontstaan zijn. Door verbeterde richtsnoeren met voorschriften en beste praktijken op te stellen, moet de Commissie doeltreffende ondersteuning bieden bij de uitvoering door provincies en overheden.

Een marktconforme vergoeding moeten grondeigenaars ook kunnen krijgen voor groene en blauwe ecosysteemdiensten voor natuur, landschap en water.

Datzelfde geldt ook voor de wolf. Het reële gevaar van wolf hondhybriden moet door consequente bestrijding door jagers worden bestreden de weidegang van vee en de veiligheid van onze burgers staat voorop. Tot slot, voorzitter een nieuwe groene infrastructuur TEN G voor heel Europa is een heel slecht idee als dat te snel wordt ingevoerd. Laten we eerst werken aan verbeterde uitvoering binnen en samenhang tussen Natura 2000 gebieden, ook over de grenzen heen, zoals ook de Raad en de Commissie wensen en laten we daar eerst mee aan de slag gaan.